Moja najljubša jed za zajtrk so jajca, torej priprava jajc je predvsem preprosta. Sam si jih naredim tako, da najprej, v ponev dam zabel, zaseko, jo malo popražim. Potem dodam, narezano čebulo, potem na čebulo dodam kakšno meso, kakšno klobaso, suho klobaso, da se malo popeče, in potem dodam jajca, ter pokrijem s tako prav posebno, ponvijo, ki ima luknje, torej taka mreža, ki s potem samo poskusim, če so že rumenjaki dovolj topli, da je končano in si postrežem s kruhom, z rezino ali dvema črnega kruha ter, se pomalicam. Cilji v, skozi, v moji prihodnosti so, da zaključim šolanje ter se uspešno, zagovorim svojo nalogo. Potem se zaposlim v podjetju, ki bi mi bilo dokaj blizu, torej da ne bi rabil veliko, časa porabiti na cesti in, se pač lahko tudi opravlja delo od doma. Torej, če bi bilo možno, da bi bila tudi, seveda solidna plača ter delo, ki bi me veselilo, torej tudi mogoče vključeno delo z ljudmi in, potem, tudi rast na področju, v katerem delam in prepoznavnost v Sloveniji in svetu. Ljudje se smejimo iz različnih razlogov. Največkrat, ker je mogoče kakšna oseba smešna oziroma nam pove kaj smešnega, torej različni vici, šale, ali pa ker je nekdo naredil nekaj norega ali se mu oziroma kaj pripetilo, torej kakšna nesreča, in ki slučajno mogoče njemu ni smešna, nam pa se zdi zelo smešno. Ljudje se smejimo tudi v najbolj neprimernih trenutkih, zato torej dobimo tako imenovane napade napade smeha, kjer se smejimo brez razloga v trenutkih, ko bi morali biti resni. Se pa smejimo tudi na primer drugačnim ljudem in, včasih stvarem, ki jih ne razumemo. besede, nekatere besede nam, se zvenijo smešno predvsem zato, ker jih redko slišimo ali uporabljamo ter mogoče so iz drugega področja in, ali pa so podobne, besedam, ki jih na primer uporabljamo v našem okolju, kjer pa so podobnost besed oziroma le drugačen naglas, in, se nam to zdi precej smešno. Ali pa ker jih enostavno ne razumemo in, nas spominjajo na čisto nekaj drugega kot v resnici pomenijo. Šef, bi lahko na primer deloval bolje, če bi mogoče imel malo manj obveznosti, se mogoče posvetil bolj svojim delavcem, jim, bolj, razdelil, bolj točno razdelil naloge, določil, delo, ki ga mora opravljati, ter imel res dosti manj obveznosti, ki, ter jih mogoče zaposlil še kakšnega zraven, da bi, vse skupaj zalavfalo in, ne na primer bolj urejenost računalniškega sistema in delovanja podjetja. z z naših napak, z napak se po mojem ni težko učiti, ampak se z napake dosti prej naučiš kot iz uspeha. Vendar delamo največkrat iste napake, torej se iz njih tako rekoč tudi res nič ne naučimo. Verjetno zato, ker je navada železna srajca, in ko smo nekaj navajeni delati, naredimo enkrat, dvakrat, mogoče čez čas ugotovimo, da, to ni bilo prav, da je bila napaka, in se potem, ko se komaj zavedamo tega, poskušamo popraviti. Fotografija je svet zelo spremenila, kajti do takrat je bilo samo risanje, ki pa so res bili mojstri, ki so zajeli sliko, kot je bila, vendar so s svojimi lahko dodatki kaj dodali, spremenili. Je res trajalo nekaj časa, da so oni to narisali, s sliko pa lahko res ujamemo tisti trenutek, tisto, kar se vidi, kar je res v tistem, nekem danem trenutku. Je pa res, da nam slika pove več kot tisoč besed. Torej če vidimo neki trenutek, ga lahko mi, ne vem, kako, probamo opisati drugi osebi in si ta ne bo mogla predstavljati. Če pa bo videla sliko in bo in bo videla prav to, kar smo opisovali, pa bo dojela, kar je bilo. Za svojo državo si želim, da bi se spremenila predvsem bolj na dobro, da ne bi bilo toliko sporov ter nepotrebnih, nestrinjanj. Nekih vladnih organizacij, kjer se jim gre samo bolj za denar in za moč kot pa za prid države. Torej da bi zares zavladalo ljudstvo, da bi lahko ljudje nekako posredno preko svojih res izvoljencev, ki so tukaj za njih, izražali svoje mnenje ter se naredili državo to, kot si želijo. Moj dan je, da se zjutraj, rano zjutraj zbudim, okrog, pol šestih, šeste ure, se, uredim v kopalnici, umijem, umijem zobe ter oblečem, pojem zajtrk ter odpravim v službo. Po službi, v službi sem do treh, štirih, po službi, potem grem domov, spet kaj si poiščem za pod zob, pojem, si malo uležem ali pa grem na pijačo s prijatelji. Potem se uredim za trening in grem na trening nogometa in zvečer pridem domov, po treningu seveda popijem kakšno pivo ali dve, pridem domov, pogledam serijo in, počasi zaspim. Najbolj všeč mi je bilo, najboljši dopust je bil, obisk Valencie, ko smo s šolo, odšli v Valencio. Takrat sem se tudi prvič peljal z letalom, kar je bilo še toliko bolj zanimivo za mene. No, po pristanku smo se kot v filmih hitro usedli v taksi in odpeljali do našega prenočišča, tako da že ta izkušnja je bila kar zanimiva. Mesto dosti večje kot pri nas z res velikimi stavbami in, gostim prometom. potem prebivali smo v samem centru mesta, kjer je bilo z avtom zelo težko dostopno, predvsem ko smo se zbudili vsi zjutraj ob sedmih, osmih, smo šli po ulici, kjer se Španci prebujajo komaj ob kakih pol devetih, desetih, kjer smo ob pol desetih komaj lahko dobili v prvem kafiču za kavo in zajtrk. imajo tudi ta nekak klasični ameriški zajtrk z jajci in, in, potem slanino, prevladuje tudi očitno pri njih. Potem smo si ogledali znamenitosti kraja, kjer je bil en zvon, na katerega smo šli in se je videlo res celotno mesto, stara gradnja, stara struktura, kjer je, bil res lep razgled. Zanimiva mi je bilo tudi izsušena rečna struga, po kateri je nekoč tekla rekla, sedaj pa so jo umetno naredili na drugo, drugi lokaciji, torej da obvozi mesto. V tej rečni strugi pa so sedaj urejeni parki, poti, kjer se, smo se lahko peljali s kolesom, tudi nogometna igrišča so spodaj v tej rečni strugi, je precej široka. In še vedno so narejeni mosti prek, kjer ljudje lahko hodijo, tako preko mostov, lahko pa tudi spodaj po različnih parkih in teh igriščih v rečni strugi. Fascinantno mi je, ker sem tudi bil nogometni navdušenec, sem bil na njihovem stadionu, ki je tako rekoč v Valencii, vsredi mesta, kar je zelo zanimivo. Torej nima veliko nima veliko prostora in so tribune precej strme. No, na začetku ne, potem te, tiste najvišje pa so res zelo strme in je bil zelo zanimivo videti to tudi v živo, kajti preko ekranov se to ne zdi tako. Zgodba oziroma moj najljubši film je kot v večini primerih oziroma v dosti primerih po svetu, Harry Potter, torej saga Harry Potterja. In najljubša dela sta mi verjetno zadnja dva, kateri Svetinje smrti in pa Ognjeni kelih, kjer pa so kjer se pač začne zgodba nekako dokončno razvijati in počasi tudi zaključevati z zanimivim, in nepričakovanim razpletom. Ta zadnja dva dela, ki sta nekako kot en en zelo dolg del povezana, se začneta z zgodbo, kjer umre ravnatelj šole, kjer se Harry poučuje, in, odkrijejo, da je, da ima njegov največji nasprotnik Voldemort, tudi šibko točko, torej da lahko umre in se začne z iskanjem teh skrivženov, ki jih on, s katerimi on lahko ostaja živ. In, z z dvema prijateljema se odpravi, iskat te. potem na začetku tega prvega dela mu uspe najti enega iz, vendar ga je težko uničiti. To ga nosijo s sabo, in ker je to nekako težko breme, črna magija, se tudi sprejo. Harryja in njegovo prijateljico en prijatelj zapusti in, se potem ob koncu vrne ter, uničijo ta skrivžen. potem zadnji del pa se začne z, s tem, da se Harry vrne v šolo, katero, katero so prevzeli pripadniki Voldemorda, in, in potem skupaj z njegovimi pripadniki in uporniki nekako zavzamejo šolo nazaj, iz izognejo se, torej ravnatelj, ki je do sedaj vladal, ki je pripadnik Voldemorda, zapusti šolo. potem nekako ščitijo šolo in, skupaj z vsemi, ki želijo pomagati Harryju, držijo sovražnika izven šole, da ima on čas, da uniči te skrivžne, katere bi lahko, katerimi bi lahko ubili Voldemorda. Potem ko jim uspe vse doseči, še je zadnji, ki pa je kača, ki je živa in cel čas ob Voldemordu. Ko jih potem, ugotovijo tudi, da je en od skrivžnov Harry sam, ki je ob smrti njegove, njegovih staršev nenamerno to postal, in ugotovi, da mora tudi sam umreti, ter, ko se odpravi v gozd, da bi ga Voldemort dobil, ima ob sebi, ob sebi en, eno svetinjo smrti, to je kamen vstajenja, ki, potem ko ga Voldemort ubije, se vsi mislijo, da je mrtev, vendar je on še vedno živ. Tako da, ko že, z njegovim truplom pripadniki Voldemorda grejo proti šoli, da bi pokazali, da so zmagali, se Harry prebudi in nekako spreobrne vse. Njegov prijatelj Neville ubije kačo in tako v zadnjem spopadu Harry premaga Voldemorda. Igre so zabavne in smešne predvsem zaradi tega, ker so namenjene sprostitvi z različnimi kombinacijami, torej preprostimi kombinacijami, da ljudje dosegajo zmago ali se sprostijo. nas igre pritegnejo tudi z različnimi dodatki, ki si jih lahko kupimo, in so dosti bolj igre zabavne. Torej predvsem to, da smo v nekem virtualnem svetu, lahko počnemo stvari, ki jih zunaj ne moremo, in komuniciramo s prijatelji ter se predvsem zabavamo. Telefoni se v prihodnosti po moje bodo zelo spremenili, kajti v zadnjih dvajsetih letih je bil telefon, napredek v v telefonski industriji zelo velik, od velikih aparatov do sedaj teh malih, škatel, da si občutljivih na dotik, z vedno boljšimi kamerami, z vedno boljšimi sistemi, z možnostjo, boljšimi možnostmi že kot nekakšen računalnik, s štetjem korakom in vseh, zanimivosti. Torej mislim, da bodo se spremenili v, na boljše, torej predvsem v smislu, da bodo verjetno še lahko tudi, če bomo želeli, manjši oziroma nekako virtualni, da bomo lahko s tipko nekako se bo nam prikazal ekran, po katerem bomo lahko z neko tride tehnologijo mi klikali in se tudi nekako triD pogovarjali, da nas bo posnel. In tako kot, mogoče kot je v nekakih filmih, ampak ne tako zelo napredno, ampak kot nekakšen celoten ekran brez, brez nekega trdne platnice in z majhnimi procesorskimi in ostalimi ploščami. Pesem naredi, pesem, da je, da postane priljubljena oziroma da mi pade v uho, naredi predvsem dober ritem in dobra kombinacija ritma z glasbo in vokalom, torej da se res nekako to sovpada in ti že z nekim ponavljanjem ostane v ušesu. Da ti, da je na primer, cel dan ne moreš spraviti iz glave, ne veš točnega besedila, kaj poješ, ampak se te nekako ta ritem in glasba premetavata po glavi. Perfektna hiša bi za mene, ne bi bila precej velika, mogoče pritlična ali pa z enim nadstropjem, ker bi bila odprtega tipa, torej da prostori, na primer dnevni ter kuhinja, bi bila velika, odprta, da bi lahko, z velikimi okni, da bi imeli občutek, da si tudi lahko zunaj pozimi. Z urejenim, urejeno okolico in, in z velikim, veliko teraso oziroma balkonom ter, ravno streho, ker bi lahko v drugem nadstropju imel tudi lepo urejeno teraso s spalnico.